Vo svojom vystúpení chcem upozorniť pani komisárku pre spravodlivosť, základné práve a občianstvo, pani Viviane Redingovú, na rezolúciu, ktorú prijala Európska asociácia sudcov

Kritizuje presun práva na podávanie návrhov na disciplinárne stíhanie sudcov na ministerku a tiež kritiku súdnych rozhodnutí zo strany predstaviteľov slovenskej výkonnej a zákonodarnej moci.

Aj keď včera jej slovenský parlament vyslovil nedôveru a čakajú nás predčasné voľby, Komisia by mala reagovať. Za reakciu stojí aj ústavným súdom pozastavenie účinnosti zákona o prokuratúre, ktorý mal úplne ovládnuť nezávislú prokuratúru a riadiť ju z kresla ministerky.